Gospodine predsjedavajući, glasovala sam za ovu Rezoluciju budući da na razini Unije ne postoje pravila koja jasno uređuju sklapanje i dodjelu ugovora o koncesiji. Potrebno je bilo usvojiti pravni okvir unutar kojeg će i poduzeća i građani imati pristup tržištu Europske unije i neće biti lišeni važnih poslovnih prilika. Ovaj pravni okvir treba biti fleksibilan i u skladu s temeljnim načelima Europske unije kao što su pravna sigurnost, solidarnost, jednakost i transparentnost. Ali, svjesna sam koliko su ova pitanja osjetljiva budući da se može raditi i o davanju nacionalnih dobara u koncesije. Upravo zato da ne bi došlo do problema o kojima se trenutno raspravlja u Hrvatskoj, a vezani su za davanje autocesta u koncesiju, potrebno je stvoriti, a onda i poštivati stvoreni pravni okvir. Budući da uvijek postoji problem tumačenja donesenih pravnih pravila, u kojemu veliku ulogu na kraju ima Europski sud, potrebno je uspostaviti detaljna i jasna pravila koja će onemogućiti razne manipulacije.